Las elecciones del 30 de julio a la llamada Asamblea Constituyente constituyeron un hito muy relevante en el proceso de involución del régimen hacia una dictadura. Prácticamente pone fin a la división de poderes, violando el pluripartidismo, y las instituciones democráticamente elegidas se ven desconocidas, ignoradas. El Parlamento Europeo, como otras instituciones de la Unión, sus Estados miembros y buena parte de la comunidad internacional, no reconoce esas elecciones. Nos unen con los países latinoamericanos, principios y valores. Por eso no podemos ser indiferentes ante la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Muchos de sus habitantes tienen origen europeo ciudadanos españoles, ciudadanos portugueses, italianos en fin, numerosos europeos emigraron allí cuando el país era otro respetuoso de las libertades, de la democracia y muy próspero económicamente. Recientemente escribía Vargas Llosa que Venezuela fue durante décadas una democracia ejemplar, y que entonces sus Gobiernos, textualmente, dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina.

El testimonio reciente de Yon Goicochea resulta estremecedor.

Y termino. Venezuela necesita la liberación de los presos políticos y elecciones cuanto antes. Estoy seguro de que unos comicios libres y democráticos pondrán fin de forma rotunda al lamentable régimen de Maduro, que un país como Venezuela no se merece. Y, repito, señor presidente, lo que otras veces le he dicho a la señora Mogherini debe involucrarse más.